naszych europejskich sąsiadów. Debatując dziś na temat Tunezji, dyskutujemy o kraju partnerskim, który wszedł już na drogę ku prawdziwej demokracji. Właśnie przed chwilą spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Tunezji. Było ze mną także pięciu koleżanek i kolegów posłów do Parlamentu Europejskiego. Sytuacja w Egipcie jest inna, a kierunek nieodwracalnych już zmian bardziej niepewny. Te zmiany nie mogą jednak stracić swojej dynamiki. Jedno dla obu krajów jest wspólne wszystkie demokratyczne siły muszą pilnie podjąć wysiłek reform politycznych, a następnie reform ekonomicznych i społecznych. Trzeba także przygotować wolne i demokratyczne wybory, tak by wołanie ludzi o demokrację nie pozostało bez pozytywnej odpowiedzi. My także musimy dać sygnał i zrobimy to w czasie tej sesji, zarówno dzisiaj, jak i jutro w głosowaniu że dla Unii Europejskiej demokracja w krajach sąsiedzkich jest tak samo ważna jak ich stabilność. Nie ma wyboru pomiędzy demokracją i stabilnością, obydwa elementy są niezbędne.

Wtedy właśnie prosowieckie odziały OMON u zaatakowały strategiczne budynki w stolicy świeżo odrodzonego państwa. Broniąc na barykadach niepodległości Łotwy, śmierć poniosło 7 osób, a wiele zostało rannych.

po urągającym międzynarodowym standardom procesie powieszono w Iranie obywatelkę Holandii, a więc i obywatelkę Unii Europejskiej, panią Sarah Bahrami. Wzywam władze irańskie do wyjaśnienia postawionych pani Bahrami zarzutów i przebiegu niejasnej procedury sądowej. Unia Europejska stoi na stanowisku, że kara śmierci nigdy nie może być traktowana jako akt sprawiedliwości.

Wzywam władze Ugandy do ujęcia sprawców tego mordu.

Wreszcie ostania z informacji w związku z dzisiejszą debatą dotyczącą przygotowań do Rady Europejskiej w dniu 4 lutego pragnę Państwa poinformować, że 8 lutego, czyli w przyszłym tygodniu, odbędzie się otwarte dla wszystkich posłów posiedzenie Konferencji Przewodniczących.